Vous voilà donc reconduit dans vos fonctions. Cependant, je dois dire que votre premier mandat ne nous a pas impressionnés, parce qu'on se demande, face à la crise sans précédent à laquelle fait face l'Union européenne, si vous êtes l'homme de la situation, si vous avez le leadership et la vision qui permettront de sortir l'Europe de l'ornière.

Vous semblez prendre la mesure du désamour de nombreux Européens à l'égard de la construction européenne, des citoyens qui pour vous citer veulent savoir si les élites politiques sont capables de reprendre la maîtrise d'événements et de processus qui les dépassent, les désorientent et, parfois, les terrifient.

Il y a de quoi s'inquiéter quand on voit que les causes des migrations que ce soient les tyrannies, les guerres, l'épuisement des ressources ou le changement climatique ne sont pas près de disparaître. Et votre réponse, c'est l'Europe forteresse, ou comment maintenir à distance et refouler celles et ceux qui fuient l'enfer.

Est ce politiquement correct, Monsieur Tusk, de considérer qu'il n'est pas normal que la Turquie, qui est six fois moins peuplée que l'Union européenne, vingt fois moins riche que l'Union européenne, accueille deux fois plus de réfugiés que l'Union européenne?

2016? Où êtes vous Monsieur Tusk, lorsqu'il faut rappeler les États membres à leur responsabilité humanitaire et au respect du droit? Le deuxième défi que vous relevez est celui du terrorisme et, à nouveau, vous avez raison. Je trouve que ce que vous dites est très juste. Quand vous dites les États membres doivent beaucoup plus coopérer, notamment dans la collecte et dans l'exploitation du renseignement, vous avez raison. Mais vous ne pouvez pas ignorer qu'un certain nombre de pays voient dans la mise sous surveillance généralisée de nos concitoyens la seule et unique réponse au terrorisme. Vous savez qu'en démocratie, il y a au moins deux principes de base.

C'est le fait, notamment, que le pouvoir judiciaire doit pouvoir contrôler l'exécutif. Le deuxième principe de base est la proportionnalité entre les restrictions appliquées à la liberté des gens et l'objectif poursuivi. Or, ces deux principes sont de plus en plus battus en brèche dans un certain nombre de nos États membres, et je vais citer cette fois ci la France et la Belgique, pour ne pas toujours citer les mêmes. Où êtes vous, Monsieur Tusk, pour dénoncer ces dérives dans les États membres? Le troisième défi que vous relevez est celui de la mondialisation et, à nouveau, vous avez raison, mais je ne vous comprends plus. Votre discours est incompréhensible, parce que, de nouveau pour vous citer vous réaffirmez que le libre échange et la concurrence servent les intérêts des Européens. Quand ce libre échange et cette concurrence affaiblissent les services publics et nos systèmes de sécurité sociale, quand ils nivellent les salaires et les conditions de travail par le bas, lorsqu'ils anéantissent la justice fiscale, dites moi dans l'intérêt de quels Européens cette mondialisation néolibérale fonctionne. Je vous le dis, les seuls Européens à profiter de cela, ce sont les détenteurs de capitaux. Les autres paient la facture. Où êtes vous, Monsieur Tusk, quand, au lieu d'encourager cette logique insensée, vous devriez rappeler aux chefs d'État et de gouvernement que l'ambition de l'Union européenne, c'est une prospérité partagée? La semaine prochaine, vous serez à Rome pour fêter le 60e anniversaire du traité.

Je crois que c'est quelque chose à rappeler et c'est un succès. Mes grands parents ont connu deux guerres mondiales, et j'ai la chance de ne pas avoir connu ces déchirements.

Nous avons besoin d'une Europe plus juste, qui fixe des minima sociaux dans tous les États membres et qui organise, non pas la concurrence fiscale et sociale, mais la convergence fiscale et sociale vers le haut. Nous avons besoin d'une Europe qui mette la transition énergétique au cœur de son investissement. Pourquoi? Bien sûr, c'est un impératif climatique, tout le monde le sait, mais on sait aussi que cela répond à des besoins sociaux, à la pauvreté énergétique, à des besoins sanitaires. De plus en plus de gens sont malades sur notre continent en raison des énergies fossiles. Cela répond à l'impératif économique, parce que chaque année, nous payons des centaines de milliards d'euros en dehors de l'Europe pour acheter des choses que nous brûlons, des carburants fossiles. C'est, enfin, un impératif stratégique, car à qui payons nous ces carburants fossiles? D'abord et avant tout à Vladimir Poutine, qui est notre fournisseur à hauteur d'un tiers. Nous avons enfin besoin d'une Europe qui sache orienter la mondialisation vers une convergence sociale, fiscale, environnementale et démocratique vers le haut.